nefndarálitið er frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jónas fr jónsson og ragnar hafliðason frá fjármálaeftirlitinu guðjón rúnarsson frá samtökum banka og verðbréfafyrirtækja og kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneytinu nefndinni leitaði ennfremur umsagna ég ætla nú ekki að lesa nefndarálitið allt herra forseti það er á þessu þingskjali fimm hundruð tuttugu og tvö en geta þess að starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja hefur aukist mikið á undanförnum árum þau stækkuðu enn frekar á síðasta ári árið tvö þúsund og fimm og juku jafnframt hlutdeild starfsemi sinnar erlendis nefndin fagnar þessari þróun en telur jafn hratt að í viðskiptalífinu verði að vera skýrar reglur svo þeir sem starfa á því sviði viti hvað leyfilegt er og hvað ekki til þess þurfa að vera til staðar öflugar eftirlitsstofnanir eins og fjármálaeftirlitið og samkeppniseftirlitið úrskurðir þessara stofnana þurfa jafnframt að ganga hratt fyrir sig og vera skýrir slíkar stofnanir

nefndin telur að til þess að fjármálaeftirlitið geti staðist þessar kröfur verði það að hafa nægar tekjur nefndin bendir auk þess á að tekjur eftirlitsins byggjast á afkomu ársins tvö þúsund og fimm en útgjöldin á umfangi ársins tvö þúsund og sjö þegar svo miklar og hraðar breytingar eiga sér stað eins og núna sé hætta á að eftirlitið geti ekki fylgt nýrri þróun sem skyldi enn fremur byggist traust fyrirtækjanna innan lands sem erlendis á því eftirliti sem er til staðar þess vegna er það hagur fyrirtækja í miklum vexti að eftirlitið sé virkt það kann að vera nauðsynlegt að gera þurfi breytingar á grunni álagningar til að ná til þeirra sviða sem vaxa hraðast þannig að útrásin sé færð sérstaklega vegna innleiðingu basel tvö reglna var nauðsynlegt að

um tvö stöðugildi og leggur því nefndin til eftirfarandi breytingu sem getið er um í nefndarálitinu á prósentum undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal sæunn stefánsdóttir jóhanna sigurðardóttir birkir j